Walvisvangst ondermijnt inderdaad niet alleen de bescherming van biodiversiteit in de mariene ecosystemen, het is in strijd met het internationaal recht, het is onnodig voor wetenschappelijk onderzoek en er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak voor. Commissie en Raad mogen geen mogelijkheid onbenut laten om deze gruwelijke praktijken een halt toe te roepen en het iconische dier dat de walvis is, te beschermen. De vrijhandelsovereenkomst waarover nog steeds wordt onderhandeld tussen de EU en Japan biedt daarvoor een uitgelezen kans. Al in oktober 2012 riep dit Parlement op om tijdens die onderhandelingen te spreken over de afschaffing van de walvisvangst en de handel in walvisproducten. Commissaris, graag had ik van u geweten op welke manier de Commissie dit thema ter sprake brengt tijdens die onderhandelingen en of dit voor de Commissie een breekpunt vormt. Een duidelijk signaal van de Commissie kan hopelijk invloed uitoefenen op de volgende IWC vergadering.